mæli hér fyrir fyrst frumvarpi til laga um breytingar á lögum númer hundrað og sextán frá tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða sem taka til strandveiða um er að ræða mál númer þrjú hundruð sjötíu eins og kom hér fram hjá hæstvirtum forseta það var reyndar gert ráð fyrir að ræða þessi tvö mál hér saman annað sem lýtur að breytingu á lögum um stjórn fiskveiða og lýtur að strandveiðum og hins vegar lög um breytingar á lögum um veiðieftirlitsgjald sem lýtur einmitt beint að sömu lögum en þar sem ekki hefur verið fallist á það mun ég fyrst mæla fyrir frumvarpi til laga um stjórnfiskveiða en eins og kunnugt er hófust strandveiðar í lok júní tvö þúsund og níu eftir að alþingi hafði samþykkt ákvæði til bráðabirgða í lögum númer sextíu og sex tvö þúsund og níu um breytingu á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða það sem um var að ræða nýjan flokk veiða voru reglur og skilyrði þeirra sett til eins árs boðað var að á grunni reynslu og lærdóms sem draga mætti af strandveiðunum yrði sú reynsla metin í þessum tilgangi var háskólasetur vestfjarða fengið til þess að hafa yfirumsjón með og gera úttekt á framgangi og áhrifum strandveiðanna úttektin var framkvæmd á tímabilinu september til desember og komu fimm þekkingar og fræðslumiðstöðvar á landsbyggðinni ásamt háskólasetrinu að úttektinni samanlagður fjöldi sem tók þátt í úttektinni telur yfir um þrjú hundruð manns í heild er það niðurstaðan að strandveiðarnar hafi gengið vel þó svo aflabrögð hafi verið misgóð og afrakstur ólíkur á svæðunum fjórum frú forseti ég vil benda á þessa ágætu skýrslu sem heitir úttekt á framgangi og áhrifum strandveiðanna sumarið tvö þúsund og níu og unnin er af háskólasetri vestfjarða eins og ég gat um hér áðan og er á vef ráðuneytisins og lítur einmitt svona út eins og ég hef lýst ég bendi háttvirtum þingmönnum á þessa ágætu skýrslu sem er bæði mjög vel unnin og kemur þar margt fram sem lýtur að þessum veiðum og hvernig þar til tókst en veiðarnar komust eins og segist landinu var skipt í svæði og veiðarnar komu best út á svæðum a frá eyjahreppi og miklaholtshreppi frá því á sunnanverðu snæfellsnesi og að skagabyggð svæði c var þingeyjarsveit að djúpavogshreppi en lakari útkoma var fyrir svæði b sveitarfélagið skagafjörð grýtubakkahreppi og sveitarfélögin hornafjörð og fyrir d hornafjörð að borgarbyggð mikil ánægja er meðal strandveiðimanna með veiðarnar og fyrirkomulag þeirra og kemur það mjög ítarlega vel fram í þessari skýrslu styðja þeir langflestir að haldið verði áfram með þær þó að tilfinningar séu nokkuð blendnar meðal annarra hagsmunaaðila heldur en þarna áttu hlut að máli í veiðum er þó mikill meiri hluti á því að strandveiðarnar geti verið leið til að styrkja hinar dreifðu byggðir landsins það er mat skýrsluhöfunda að markmiðin með veiðunum hafa að miklu leyti náðst það er þó sett fram með þeim fyrirvara þar sem markmiðin voru ekki talin nægilega skýr tilgreind eða sett fram með ákveðin viðmið upp úr standa markmiðin um að gefa fleiri en handhöfum kvóta möguleika á takmörkuðum veiðum í atvinnuskyni nýliðum og að auðvelda fólki að afla sér reynslu og þekkingar nýliðar voru tuttugu prósent í hópi þeirra útgerðarmanna sem svöruðu könnun vegna skýrslunnar að auki má búast við að margir nýliðar hafi verið í hópi þeirra hundrað fimmtíu einstaklinga sem auk útgerðaraðila skipuðu áhafnir strandveiðibátanna leyfin til veiðanna söfnuðust ekki á fárra hendur og flestir sem komu að veiðunum voru minni útgerðaraðilar sem töldu sig hafa fengið frá nokkur hundruð þúsund krónum úr veiðunum upp í milljón aflaverðmæti meðalbáts voru um fimmtán hundruð fimmtíu þúsund króna aflaverðmæti á bát var mest á svæði c eða tvö komma tveimur milljónum króna en næst kom svæði a með einum komma átta milljónir veiðarnar náðu því markmiði að hleypa lífi í minni sjávarbyggðir og styrkja þær áhrif á samfélögin þessara minni staða virðast hafa verið mjög jákvæð en ekki er eins augljóst hversu mikið veiðarnar hafi styrkt atvinnulífið í heild sinni en þó var það marktækt á ákveðnum stöðum niðurstaða úttektarinnar er sú að margt er hægt að læra af þessari frumraun strandveiðanna um fyrirkomulag veiðanna virðist að mestu vera sátt um en svæðaskipting og löng tímabil eru atriði sem vert er að skoða betur markmiðið með veiðunum þarf að huga betur að og skilgreina þarf ákveðin viðmið sérstaklega á þetta við um markmiðin um nýliðun á samfélagsleg og hagræn áhrif veiðanna og dreifðar sjávarbyggðir landsins með því er einnig töluvert meiri líkur á að sátt skapist um strandveiðarnar ég held að sé samt ástæða til þess að árétta að einmitt sérstaklega er kveðið á um það í úttektinni að samfélagsáhrif að veiðunum hafi verið mjög jákvæð eins og segir hér orðrétt með leyfi forseta í skýrslunni

dreifðust á fimmtíu og fjögur útgerðarstaði byggðasjónarmiðin með veiðunum hafa náðst að því leyti að veiðarnar voru mest stundaðar fjarri suðvesturhorni landsins og hafa styrkt málið fyrir afkomu útgerðaraðila þar ég dreg þetta fram frú forseti vegna þess að það var eitt af meginmarkmiðin voru þessi einmitt ekki hvað síst þessi samfélagslegu áhrif af þessum aðgerðum sem einmitt er mikilvæg fyrir þessa grein ég vil bara áfram og aftur ítreka sérstaka ánægju með vinnu háskólasetursins á ísafirði að þessu máli reynt hefur leið í þessu frumvarpi að taka tillit til athuga svo sem kostur er jafnframt vildi ég að þetta vinnulag að fá fram úttekt á fyrirkomulagi í fiskveiistjórnuninni svona sérstaka áður en það er endanlega lögfest hljóti að teljast til vandaðra vinnubragða og óskandi að við getum viðhaft slíkt vinnulag við fleiri þætti í þessum efnum í framtíðinni frumvarpið um strandveiðarnar mál númer þrjú hundruð sjötíu gerir ráð fyrir að heimild til strandveiða verði lögfest og fyrirkomulag veiðanna verði í meginatriðum það sama og í fyrra þannig er gert ráð fyrir að strandveiðar muni einkum takmarkast af þeim aflaheimildum sem ráðstafað er sérstaklega til veiðanna eða allt að sex þúsund lestum af óslægðum botnfiski í fyrra var þessi heimild tvö þúsund níu hundruð tonn af óslægðum þorski

helstar fyrstu á hverju fiskveiðiári verða aflaheimildir sem nema allt að sex þúsund lestum af óslægðum botnfiski til ráðstöfunar til að veiða á handfæri eins og áður segir sem ekki reiknast til aflamarks eða krókaflamarks þeirra fiskiskipa sem stunda veiðarnar heimilt verði að stunda veiðarnar á tímabilinu frá fyrsta maí a þrítugasta og fyrsta ágúst á síðasta ári hófust veiðarnar í lok júní og stóðu fram í ágúst í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að veiðitímabilið verði fjórir mánuðir og með því að leggja til að veiðar geti hafist í maí er gert ráð fyrir að veiðar við sunnanvert landið verði auðveldari með tilliti til staðbundinnar fiskgengdar eins og við þekkjum er fiskgengd á miðin á grunnslóð getur verið breytileg eftir landshlutum og getur gengið fyrr hér við suðvesturhornið og þess vegna ástæða til þess að reyna að taka tillit til þess í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ráðherra fái heimild til að skiptingu afla á svæði og um tímabil í bráðabirgðaákvæðinu frá því í fyrra var þessi skipting lögfest með því að nú er gert ráð fyrir lögfestingu á strandveiðum til framtíðar verður að gera ráð fyrir að skiptingu sé hægt að hnika til án sérstakt lagafrumvarps meðal annars miðað við ófyrirsjáanlegar breytingar hér talin þörf á þeim framkvæmdaþáttum þá ári þriðja lagi gert ráð fyrir því að hverri útgerð verði einungis heimilt að fá og leyfi til strandveiða fyrir eitt fiskiskip takmörkun þessi er sett með tilvísun

strandveiðum í fjórða lagi er gert ráðfyrir því frá fiskveiðiárinu tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu verði óheimilt að veita fiskiskipum leyfi til strandveiða hafi aflamark umfram það aflamark sem flutt hefur verið til þess á sama fiskveiðiári verið flutt af því eftir útgáfu leyfis til strandveiða er skipi óheimilt að flytja frá sér

skýlaus heimild til þess að taka tillit til slíkra aðstæðna í sjötta lagi að hverju fiskiskipi verði heimilt að draga sex hundruð fimmtíu kílógrömm í þorskígildum talið af kvótabundnum tegundum í hverri veiðiferð þannig er afli hverrar veiðiferðar takmarkaður við sex hundruð fimmtíu kílógramm af kvótabundnum tegundum í þorskígildum er þetta breyting frá fyrra ári þegar heimilt var að veiða átta hundruð kílógramm af kvótabundnum tegundum án viðmiðunar við þorskígildi um sambærilegt magn er þar að ræða þar sem þorskígildin eru nú látin ráða með þessu móti er jafnframt dregið úr hvata til brottkasts öðrum tegundum en þorski það er von mín að frumvarpi þessu verði vel tekið fyrir liggur að strandveiðar hafi sannað gildi sitt kostir þeirra eru margvíslegir líkt og ég hef vísað til úttekt háskólaseturs vestfjarða og einnig líka sem kom fram í ágætri meistaraprófsritgerð gísla h halldórssonar

afli á strandveiðar reiknist ekki til aflamarks eða krókaflamarks fiskiskipa og á það er lögð hér áhersla að engin leiga er tekin fyrir þær aflaheimildir með frumvarpi þessu forseti er umsögn frá fjármálaráðuneytinu þar sem segir svo að verði frumvarpið óbreytt að

síðasta ári sem ætti þó ekki að vera umfram það sem rúmast innan fjárheimilda stofnunarinnar er því ekki gert ráð fyrir að samþykkt þessa frumvarps hafi bein útgjöld fyrir ríkissjóð ég vil í þessu sambandi líka víkja að atriði sem hefur verið minnst á í tengslum við strandveiðarnar að það er meðferð og nýting aflans sem berst að landi það hefur verið nefnt að í einstaka tilfellum hafi aflinn kannski ekki uppfyllt öll þau gæði sem hefur verið krafist í þeim efnum fyrsta flokks gæðum í skýrslunni sem hér er er þó tiltekið að það hafi að langmestu leyti verið í góðu lagi hins vegar höfum við rætt það við landssamband smábátaeigenda um að haldið verði sérstakt námskeið fyrir þá sem vilja og í meðferð á afla þannig að hægt verði að fylgja þessum gæðaþáttum eftir sem allra best vítt og breitt um landið einnig hefur sýnt sig að mikilvægt er að það sé gott samstarf á milli landhelgisgæslunnar og fiskistofu sem og er en við höfum einmitt gert ráð fyrir því að þessir aðilar ræði þetta sérstaklega fyrir næsta sumar hvernig hægt er þar að standa sem best að málum ég vil bara ítreka það og minna á að strandveiðarnar sem hófust á síðastliðnu sumri þær hafa svo sannarlega að mínu viti sannað gildi sitt og ég leyfi mér að minna á hér í lokin bréf sem sjávarútvegsráðherra barst hinn átjánda nóvember síðastliðinn einmitt undirritað af hundrað áttatíu og þrjú íbúum af rúmlega fimm hundruð í langanesbyggð í bréfinu er komið fram þökkum fyrir strandveiðikerfið og það litla líf sem það hleypti í hafnir landsins síðastliðið sumar eins og stendur í því bréfi að auki var tilgreint að í langanesbyggð hefði um tuttugu og fimm einstaklingar haft beina vini f róðrum í strandveiðikerfinu auk afleiddra starfa það var því um kæra búbót þarna að ræða þannig frú forseti þó þetta láti ekki

aðra en þá sem eiga kvóta til þess að komast þarna inn í fiskveiðarnar þó það sé með takmörkuðum hætti hér ég vil svo bara hér frú forseti óska eftir því að þetta mál fái síðan að lokinni umræðu